Ich begrüße auch die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die dazu dienen soll, in dieser Richtung gemeinsam mit dem Präsidium, dem Generalsekretariat und der Parlamentsverwaltung zu arbeiten und auch externe Experten hinzuzuziehen, wo wir dies für notwendig und für sinnvoll halten.

die Bauvorhaben professionell und kosteneffizient abgewickelt werden. Im Besonderen auch, um dann mittelfristig Kosten einzusparen, und zwar insbesondere die Kosten, die uns jährlich entstehen und um entsprechende Synergien nutzen zu können. Wir erwarten auch von den anderen Institutionen, dass sie sich letztendlich unseren Bemühungen anschließen und uns dabei auch unterstützen.

Ich bedanke mich auch bei der Parlamentsverwaltung, dem Generalsekretariat und dem Präsidium für die gute Zusammenarbeit und wünsche uns, dass es gelingt, einen vernünftigen, soliden und auch gut vorweisbaren Haushalt zu präsentieren.